virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um vinnumarkaðsstofnun en með frumvarpi þessu er lagt til að vinnumálastofnun og vinnueftirlit ríkisins verði sameinuð í eina stofnun vinnumarkaðsstofnun sem hefur það hlutverk að annast stjórnsýslu á sviði vinnumarkaðsmála og vinnuverndarmála meginmarkmið sameiningarinnar er að koma á fót einni öflugri opinberri stofnun sem fjallar um málefni vinnumarkaðarins í víðum skilningi þar sem áhersla verður lögð á að skapa atvinnulífinu og vinnumarkaðnum trausta umgjörð þar sem saman fari öruggt og gott starfsumhverfi sveigjanleiki öflugt stuðningsnet og aðhald með sameiningunni er þess vænst að fá betri heildarsýn yfir verkefni sem nú eru á hendi tveggja stofnana en varða öll aðstæður á vinnumarkaði með einum eða öðrum hætti sem og einnig þjónustu við þá sem eru þar virkir þátttakendur á vinnumarkaði eða vilja vera það hlutverk hinnar nýju stofnunar verður víðfeðmt enda er gert ráð fyrir að stofnunin sinni þeim verkefnum sem vinnumálastofnun og vinnueftirlit ríkisins af sinnt til þessa lögum samkvæmt hér má nefna framkvæmd laga um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum framkvæmd laga um vinnumarkaðsaðgerðir og laga um atvinnuleysistryggingar auk annarra verkefna sem stofnununum tveimur hefur verið falið að sinna samkvæmt öðrum lögum jafnframt er stofnuninni ætlað að veita atvinnuleitendum þar á meðal atvinnuleitendum með skerta starfshæfni þjónustu í formi ráðgjafar virkra vinnumarkaðsúrræða og vinnumiðlunar þar með talin starfshæfnismats starfsendurhæfingar og sérhæfðra atvinnutilboða eftir því sem við á hverju sinni en áfram er gert ráð fyrir að þjónustan miðist við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins þá er stofnuninni ætlað að halda utan um gerð starfshæfnismats þar á meðal að þróa og ákvarða hvaða mælitæki og aðferðir skuli nýtt til mats á starfshæfni í samstarfi við aðra aðila aðra sem starfa á sviði starfsendurhæfingar þar með talin starfsendurhæfingarsjóð einnig er stofnuninni ætla að samhæfa skipulag og fjármögnun starfsendurhæfingarúrræða af hálfu hins opinbera virðulegi forseti ég er þess fullviss að með sameiningu vinnumálastofnunar og vinnueftirlits ríkisins megi bæta þjónustu og ná auknum árangri sem mun stuðla að því að fleiri geti tekið virkan þátt á vinnumarkaði við höfum á undanförnum árum lagt því aukna áherslu á starfsendurhæfingu og í því skyni verið byggður upp mikill sjóður sem á að sinna því verkefni í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins í framhaldi af þessu frumvarpi er ég með í undirbúningi að skipa samstarfsnefnd um starfsendurhæfingu í samræmi við stöðugleikasáttmálans og ákvæði hans frá í júní tvö þúsund og níu í henni verða fulltrúar aðila stöðugleikasáttmálans öryrkjabandalagsins lífeyrissjóðanna

gert er ráð fyrir að nefndin vinni að því að samþætta starf hins opinbera og aðila vinnumarkaðarins að málefnum starfsendurhæfingar meðal annars með tilliti til samræmdra reglna um mat á starfshæfni og vinnugetu markmiðið er að ná sameiginlegri niðurstöðu þannig að allir landsmenn njóti sama réttar til starfsendurhæfingar og starfshæfingar þótt greiðsluskylda vegna bæði bóta og þjónustu sé hjá líkum aðilum ég legg áherslu á að við sameiningu stofnananna er ekki gert ráð fyrir breytingum á tilgangi eftirlits á vinnustöðum sem fram fer á grundvelli laga um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum þannig er gert ráð fyrir að áfram verði tryggt að ísland standi við allar alþjóðlegar skuldbindingar á sviði vinnuverndarmála þar með talin samþykktir alþjóðavinnumálastofnunarinnar og félagsmálasáttmála evrópu á þessu sviði rétt er að benda á að gert er ráð fyrir að atvinnurekendur muni áfram bera ábyrgð á gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum meðal annars um sérstakt áhættumat þar sem áhætta í starfi er metin með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna og áhættuþátta í vinnuumhverfi

störfum sínum þá má gera ráð fyrir að ákveðin rekstrarhagræðing náist fram við sameiningu vinnumálastofnunar og vinnueftirlitsins með samnýtingu stoðþjónustu og sameiningu þjónustustöðva sem staðsettar eru vítt og breitt um landið en stefnt er að því að þjónustustöðvarnar verði sameinaðar í eina þjónustustöð vinnumarkaðsmála á hverjum stað þessar breytingar munu tvímælalaust koma viðskiptavinum til bæði og jafnframt leiða til hagræðingar í rekstri með þessu móti er stefnt að því að bæta þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki á hverjum stað með faglega sterkari starfseiningum en áður við vitum það að það er brýnt við þær aðstæður sem við búum núna í ríkisrekstri að horfa til hagræðingarkosta í hvívetna ef okkur á að takast að verja grunnþjónustu verðum við að vera tilbúin að spara í hvívetna í stofnanauppbyggingu hins opinbera og þessi breyting er auðvitað að hluta til ætluð til þess að mæta því sjónarmiði að búa í haginn fyrir hagræðingu á næstu árum virðulegi forseti eitt af mörgum verkefnum nýrrar stofnunar verður að sinna rannsóknum á sviði vinnumarkaðsmála og vinnuverndarmála en ætla verður að koma megi á öflugu rannsóknarsviði í fyllingu tímans sem hefði meiri getu en nú er til staðar í stofnununum tveimur til skipulegra rannsókna á þessum sviðum þetta getur skipt verulegu máli við framkvæmd stærri rannsókna sem ísland hefur áhuga á að gerast aðili að á vettvangi evrópusambandsins svo sem þeirra sem framkvæmdar eru á vegum stofnunar evrópusambandsins um bætt starfsskilyrði og lífskjör og evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar það er lagt til að hin nýja sameinaða stofnun starfi undir yfirstjórn félags og tryggingamálaráðherra en ráðherra skipi henni ellefu manna stjórn sem í eiga sæti fulltrúaraðila vinnumarkaðarins sem og öryrkjabandalags íslands auk formanns og varaformanns sem ráðherra skipar án tilnefningar samkvæmt frumvarpinu mun stjórn vinnumarkaðsstofnunar samþykkja í byrjun árs starfsáætlun fyrir stofnunina hún mun einnig fjalla um rekstraráætlun fyrir stofnunina og hafa eftirlit með framkvæmd hennar stjórninni er ætlað að vera forstjóra stofnunarinnar og félags og tryggingamálaráðherra til ráðgjafar í faglegri stefnumótun og öðrum málum á sviði vinnumarkaðs og vinnuverndarmála gera tillögur að úrbótum þar á meðal lagabreytingum eða setningu reglugerða eða annarra reglna telji hún þörf á þá er gert ráð fyrir að ráðherra leiti umsagnar stjórnar við undirbúning að setningu nýrra laga og reglugerða á sviði vinnumarkaðsmála og vinnuverndarmála áfram er lögð mikil áhersla á náið samráð við samtök aðila vinnumarkaðarins um þróun og skipulag á sviði vinnumarkaðsmála og vinnuverndarmála í því skyni að samhæfa stefnumörkun sem og aðgerðir ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðarins í þessu skyni er í frumvarpinu lagt til að félags og tryggingamálaráðherra leiði sérstakt samráð aðila vinnumarkaðarins og að samráðsfundir verði haldnir í það minnsta mánaðarlega það samráð sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu er nú þegar hafið og við vonumst til þess að koma með þessu í fastara form samráði milli aðila vinnumarkaðarins og ríkisins á þann veg að allir aðilar að stöðugleikasáttmálanum og fulltrúar öryrkjabandalags íslands eigi aðgang að reglulegu samráði innan ramma félags og tryggingamálaráðuneytisins virðulegi forseti að mínu mati má gera ráð fyrir að sameining þessara stofnana í eina öfluga stofnun í stað tveggja smærri stofnana leiði til hagræðingar til lengri tíma litið og standa vonir til þess að þannig veðri unnt að tryggja lögbundna þjónustu á sviði vinnumarkaðsmála þrátt fyrir kröfu um aðhald í rekstri

að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til félags og tryggingamálanefndar